Sehr geehrter Kollege, ich habe Ihren Ausführungen aufmerksam zugehört und stimme mit Ihnen absolut überein, dass der Beitritt zum Euro, der nun geschafft ist, ein großer Fortschritt ist, und das es wichtig ist für die Wirtschaft in Litauen und in der Europäischen Union. Ich wundere mich allerdings, warum Sie dann einer Fraktion angehören, die ganz offen gegen den Euro und gegen die Europäische Union steht, gegen die Chancen dieses gemeinsamen Projekts Europas.